Ik wil allereerst de complimenten overbrengen aan mijn zeer gewaardeerde collega Carlos Coelho en zijn schaduwrapporteurs, maar zeker ook dank aan de Commissie en aan de Raad om dit toch wel heel moeilijke probleem een stapje verder te helpen, een beetje op te lossen. Wij weten allemaal dat de bootvluchtelingen en de asielzoekers die via de zuidgrenzen binnenkomen een hele kwetsbare groep zijn, een kwetsbare groep die wij echt moeten beschermen en waar wij veel aandacht aan moeten geven.

Dit is een aanvulling op het verhaal van Carlos, die erg inzet op de bescherming van de asielzoekers.

Wij kunnen niet in Europa alle problemen in Eritrea oplossen. Wij kunnen niet alle mensen uit Somalië onze kant ophalen. Wij kunnen niet de nu weer actuele problemen in de Centraal Afrikaanse Republiek oplossen. Het oude UNHCR principe van opvang in de regio van deze vluchtelingen verdient ook aandacht.

Libië is natuurlijk heel moeilijk en wij moeten even kijken hoe het verder gaat in Egypte. Een van de elementen in deze discussie, en ik wil dat echt benadrukken, dat is ontscheping in de landen van vertrek.